O bază de impozitare unitară este foarte importantă pentru dezvoltarea integrării economice.

Propunerea de directivă prevede inițial aplicarea facultativă a taxei și fiecare stat membru va putea stabili propria rată de impozitare. Cu toate acestea, mai multe parlamente naționale, printre care și parlamentul țării mele, au invocat încălcarea principiului subsidiarității. În plus, România a solicitat clarificări cu privire la definirea principiilor și a noțiunilor legate de baza de impozitare.